Hvala, predsedujoči. Imam par vprašanj za ministra, za katere želim, da mi na naslednji seji poda ustno odgovor. In sicer ob, nedavni predstavitvi proračunskih načrtov, ki smo jih imeli, koalicijski poslanci na, Brdu za prihodnje leto, je opaziti nadaljevanje trenda hitrega zniževanja državnega dolga. Ob hkratnem presežku državnega proračuna in že vedeti več let trajajoči gospodarski rasti, ki pa v realnosti celo preseže napovedi. Slovenija je že več let med najuspešnejšimi evropskimi državami, tako po višini gospodarske rasti kot po hitrosti zniževanja dolga. Fiskalno pravilo od nas sicer terja proračunske presežke, njihovo uporabo za zniževanje dolga. Jasno pa je, da se dolg bistveno hitreje znižuje z rastjo, kot pa z uporabo proračunskih presežkov. Že več kot desetletje so največje žrtve take usmeritve sredstva za investicije, ki so bistveno manjša, kot bi lahko bila. Ob tem ne moremo zanikati, da imajo investicije pomemben vpliv na gospodarsko rast in zaposlenost. Fiskalno pravilo od nas sicer terja uravnotežen proračun, vendar pa nam omogoča vsaj nekaj fleksibilnosti in prepričan sem, da bi bilo smiselno bolj ambiciozno iskati manevrski prostor za zagotovitev sredstev za razvoj in investicije. Zato vprašanja, ki jih naslavljam, na ministra so naslednja: Ali ste naklonjeni pobudi po nekoliko počasnejšem zniževanju dolga v zameno za povišanje investicijskih sredstev? Drugič, ali boste v prihajajočem predlogu proračuna predlagali povišanja sredstev za investicije? In zadnje, v kolikor sredstev za investicije ne nameravate iskati v okviru počasnejšega zniževanja dolga, kakšne so, po vašem mnenju, alternative? Naj spomnim, da, na vseh področjih, pa naj si bo od starostnikov, gradov, graditve domov starejših, ne nazadnje izpolnjevanje standardov s tega področja, smo si se mi predstavili, ... Vse imamo, načrte imamo, nimamo pa sredstev. In, zato tudi, ta razmislek, da za kak procent upočasnimo zniževanje tega. Drugače smo pa med najuspešnejšimi. Povprečje, sedemindvajseterice je osemdeset procentov. Mi smo v letošnjem letu naj bi bilo na šestinšestdeset. Za vaš odgovor, seveda minister, se že v naprej zahvaljujem. Hvala lepa.